Ja, to imaš pa prav, ni več, ne vem, tudi se mi zdi, da ni več toliko stilov, bolj kot ne so tam, ne vem, ena in ista informirana oblačila, vsi imajo Adidas, na primer, ne vem, včasih pa je to res bilo bolj razdeljeno glede na to, pripadnik katere skupine si bil, ne vem, športniki so nosili te športne firme, ne vem, ostali smo bili pa nekako preprosto oblečeni. jaz se spomnim sebe v razvlečenih puloverjih. Ja. Ja, po eni strani je res, ja, ampak po drugi strani pa ne moreš izstopati, ne, potem pa, ne vem, ne vem, kaj ti mladostniki zdaj delajo, da izstopajo, ali se je to bolj v medijski svet preneslo. Ja, ali pa to, ja, pa potem iščejo na oblačilih, ne vem, tiste pomanjkljivosti ali kaj. Ja, to, to, to dejansko dobro vprašanje, ker ne vem, mislim, da ni več te pripadnosti, bolj kot ne, ne vem, je to šlo res v neki individualizem, pa ne vem, tako tudi tako, ko pogledam, ne vem, punce na ulici, vse so iste, ne vem, vse imajo podobne čevlje, vse imajo podobne kavbojke, ne vem, podoben stil oblačenja, in tudi fantom je pol to podobno všeč, ne, enako pri moških, ne vem, pa to mi je bilo res zanimivo zadnja leta, ko so se začele te ozke hlače moške in vse nad gležnji, pa potem ti visoki zokni, to je bilo lansko poletje, tako da ne vem, kaj bo letos. Ja, to je res vedno tako bolj, zanimivi poletni trendi. Ja, ja, ja, ali pa potem če že, isti model v bež barvi. Ja, ja, da jih potem lahko opereš vsak teden, to sem se jaz ful zaribala, imam ravno, trenutno imam same bele čevlje, ne, in to je katastrofa, kar ne vem, ker tako kot včeraj, ko je bil dež, ... Ne, niso, ne, in pol jih lahko res pereš cel čas. Pametno. no, ja, saj v bistvu zdaj so trgovine spet odprte. Ja, si že šla kaj po nakupih? to pa je super, ja, ja, saj jaz sem tudi zadnjič videla, ko sem šla na avtobusno postajo, da imajo kar tako, minus trideset procentov, minus dvajset so neke akcije, verjetno vsa ta oblačila, ki jih zdaj niso mogli prodati, ne. Ja, ja, to pa je res, sem pa zadnjič izvedela, no, od, na treningu od ene kolegice, da je, so si pa ful naročali preko spleta zdaj med karanteno in da je bilo zanimivo, da pri vsakem naročilu so dobili oblačila, ki so bila kaput, v smislu pokvarjena, mislim, da so se, ne vem, hlače raztrgale po enkratnem pranju ali pa majica, da je, ne vem, pri rokavu, da je počila. Original firme, ja, ja, ja. Ja, tako da ne vem, verjetno so izkoristili zdaj to čas, da so te artikle z napakami spravili v promet ali kaj, ne vem. Ja, to je res, ali pa, ne vem, saj imajo strani, ne vem, tudi neke refunde, samo kaj bomo na Kitajsko pošiljali nazaj pa potem plačevali poštnino za na Kitajsko pa ... Ja, v bistvu isto te pride na koncu, ja. Ali pa to. Ja. Ja, to pa je res, ja, je pa vse šlo v to res, potrošnjo, da kot si rekla, ne vem, sicer je pregovor, ne, obleka naredi človeka, ampak v bistvu ni, ni, ni res, ne, je tudi, ne vem, to kupovanje, ko si žalosten pa si greš nekako kupit, pa potem te to osreči, ampak to je res za par ur. Ja, ja, saj to se strinjam, ja, jaz tudi, ne vem, v bistvu grem po nakupih, ko vem, da nekaj rabim, ne vem, tako kot zdaj, vem, da rabim čevlje, rabim neko jakno, ampak prav, ne vem, po eni strani se veselim, po drugi strani imam pa tisti odpor zadaj, ne, ker vem, da spet bo treba zbirati pa iskati, kaj je zdaj tista stvar, ki bo, ne vem, za par let, da jo boš lahko ponosil. Ja, saj ne vem, druženje po Evroparku, to mi je zelo zanimivo, na primer, ja. Ne. Ja, bolj ulica pa park, igrišča, to. Ja, saj ampak je pa zanimivo, da se zdaj Mestni park spreminja spet nazaj v promenado, da ni to več Gosposka pa te mestne ulice. Ja, točno, ja. Ja, to pa je, ja, lahko bi neke dixije postavili ali pa ... Ja, lahko bi to poimenovali, ne vem, mestna stranišča ali pa kaj podobnega. Odgovorni, ja, ja, ja, jaz tudi mislim, ja. ja, no, ne vem, rož imaš kaj doma? super. Ja, ja, ja, da, da da neko energijo, ne, pa kisik. to bi bilo ful dobro. Ja, saj to je super, ker pol si lahko in posušiš za kuhanje ali pa sveže uporabljaš, ne, ker se mi zdi, da to je še boljše pol, ne vem, da daš svežo baziliko not v hrano. Okej, dobro. Okej, ja, saj nekako smiselno, da imaš še neke hranilne vrednosti not, ki potem s sušenjem zgubijo. Okej, tako da če ima nekdo premalo kalija, lahko banano povaljaš v svež peteršilj in mu daš za jesti. Juha iz banane, kaj? Ali pa palični mešalnik, ne, pa zmešaš pol vse. Ja. Ja, saj prehrana je tudi zanimiva, no, ne vem, tako, ko sva se prej o mladostnikih pogovarjali, ne, ne vem, zdaj imaš dve skupini, imam jaz občutek, tiste, ki ful zdravo jejo pa so, ne vem, vegani pa bio, eko pa vse, pa tiste, ki, ne vem, komaj čakajo, da grejo v McDonald's in v bistvu so samo na fast foodu. Ja. Ja, to se strinjam, ampak res mislim, tako mi je zaskrbljujoče potem slišati, da, ne vem, ljudje doma ne kuhajo, ne, ker pol so to samo, ne vem kaj, od česa so živeli, od dostav? Ja, to v bistvu ni neki strošek, ne. Ja, kar je primerljivo, isto, kot če bi lososa za dve osebi pripravil, ne, ima pa v bistvu ful boljšo hranilno vrednost in nekih vitaminov za življenje. Ja, ja, po pa imaš mene, ja, losos, borovnice, ne, bog ne daj, da si jaz zdaj to kupujem sama vse, sploh pozimi no, ne vem. Ja, točno to, ja, ker v bistvu hrana, hrana smo mi, ne. Ne vem, oblačila so pa tisto samo, kar daš na sebe, no, tako da ja. no, zdaj smo ugotovili, od kod imajo denar mladostniki za hrano, ne, ker šparajo na hrani, potem pa gre več za oblačila. Ja. Ja, tako je vedno, ja, za prioritete, ne, mislim, to je, to, kar si potem postaviš, samo ne vem, kam smo pa mi, ne vem, jaz se ne spomnim, kam sem jaz potem ta denar, varčevala sem pa potovanja, to. Ja. Oni pa zdaj tega nimajo, ja. Ja, ja, jaz isto, pač Facebook imam zaradi namenov faksa, v bistvu teh skupin, ki so tam, ne vem, čim bom dobila službo, si bom verjetno zbrisala vse skupaj, ker ... Ja, dejansko, ja. oni pa torej grejo, v bistvu bolj kot ne tako kulturno, ja, ja, ja. No, čeprav saj pol tudi tako, da si eno pico, na primer, razdelijo štirje, tudi ni neki strošek, ne, ampak ... Ja, tudi to preseravanje pol verjetno, ne. Ja, ja, ja, ja, to se spomnim, ja, v bistvu, ker ko si ti star osemnajst, želiš biti, ne vem, dvajset ali dvaindvajset, ne, pol pa prideš v naša leta, pa bi bil srečen, da bi ostal tam pri dvajsetih. Tako, res je. zdaj si omenila staranje, rojstni dnevi se zdaj, ne vem, bližajo, tako pomlad je, pa se pol vedno spomnim, ker zdaj res nič dolgo nisem bila nikjer, ne, ker pač je bila karantena. ne vem, upam, da bo zdaj kaj kdo praznoval ali pa ... Ja. Ja, to bi bilo super, to sem jaz tudi razmišljala, da bi si lahko, ne vem, neko čajanko v parku naredili pa si nesemo ... Tako. To, to bo super, ja. Ne vem, lahko jaz mafine naredim. Cheesecake moramo enkrat se spraviti delati. Z glazuro? Kaj pa rabiš za to glazuro? Okej, sveže jagode ali zmrznjene jagode? Okej. Okej, super, super, torej počakamo zdaj, da bojo sveže jagode dobre, potem pa se spravimo to delati. Ja, res je. to je super pol, ja. Dvomim, mislim, če mame njihove ne znajo, pol oni tudi ne, ne. Ja. Ja, ali pa ne vem, mogoče spet kak kdo. Ne vem, ker jaz tudi tako opažam sošolke določene na faksu, ne vem, ma, samo to je naša generacija. Ne vem, ker tudi tu se potem ločijo ljudje, ali tisti, ki, ne vem, dajo dosti na kulinariko pa, ne vem, sprobavajo neke svoje recepte ali pa radi pečejo, imaš pa ljudi, ki v bistvu glih toliko, da nekaj poje pa da v sebe, zato da lahko dela vse drugo. Zdaj ti mladi pa, ne vem, ... Ja. Pa saj menda morajo imeti. Verjetno, ja, saj to, to so pa take neklasične McDonald's stvari, v bistvu, ne. Ne, to pa res ne, pa ne moreš vsak dan jesti McDonald'sa, ne, na primer. Ja. Ne vem, zdaj, tako kot tudi pač poslušam, da večina družin tako kuha za, ne vem, po teden dni naprej. v smislu, ne vem, da skuhajo enormno količino testenin in potem vsak dan dajo drugo omako zraven, na primer, ali pa potem kake te zmrznjene stvari, saj v bistvu, to, na primer, si pripravljajo, to se pa spomnim, da smo se tudi pogovarjali zadnjič z enimi, da v bistvu imajo te zmrznjene lazanje ali pa ... Ja, ja, ja. Tako, ali pa v pečico, ja. kar, ne vem, saj, ne vem, jaz sem tudi sama probala en tak krompirček, na primer, ampak to je tako za tu pa tam, ne, ne bi pa zdaj tega vsak dan. definitivno ja. Jaz sem se že v srednji šoli sekirala, če nisem bila ravno zdaj nekaj kuhar izvrstni, ampak vseeno, ne vem, osnovne stvari sem znala, kot, ne vem, riž si skuhati, testenine, jajca, pač take stvari, ne vem, pol pa začneš kasneje pač druge zadeve odkrivati, ne, samo, ne vem ... Ja, saj moraš, ampak na napakah se učimo, ja. Ja, ja. A, to super, tako da to, to bi lahko vzela pol kot neko zaporedje, ne, dogodkov, Sofija kuha juho ... to zdaj si me spomnila, ko si rekla za cedevito, tako enkrat je moj ata naredil solato z rumom namesto kisa, ker pač je bil v isti taki flaši natočen, ja, in potem klical mojo imamo, kaj naj zdaj naredi, ker ne mora dati otroku ruma na solati. Ja. Tako, točno to. Sva pojedla, ja, bilo je dobro. Res je, ja. No, nisva, sama sva jedla, ne, ker mame ni bilo, drugače bi tako mama mešala solato. To je res, ja, ne, saj to, to, mislim, jaz sem ful proti temu, ko tako delijo, ne vem, kuhinja za ženske, za moške pa ne, ker se mi, da ne vem, to osnovna stvar, ne, pač vsak mora si znati za sebe skuhati, po moje, ne vem. Točno to. Ja, ja, ampak ogromno žensk, ne vem, sploh, mater sinov, ima to prepričanje, ne, da bo pa zdaj punca prevzela, ne, njene naloge in njeno gospodinjstvo in to in bo potem na ta način skrbela za sina. Ja, ja, zdaj pa se mi zdi, da vse se da, ne vem, sploh če je za šolo, ne, ne vem, ker starši itak, saj izobrazba je pomembna, ne rečem, ampak včasih si pa mislim, da bi bilo bolj pomembno, kot da ima otrok perfektno narejeno domačo nalogo, da, ne vem, si ne vem, sam postelje posteljo, si jo preobleče, da stvari prati pa ne vem, obesi kako perilo ali pa ... Tako. Ja, ali pa, ne vem, ti potem izgovori tipa: on ne zna tako dobro ko jaz, bom rajši jaz naredila." Ja, kdaj se bo pa naučil, ne? Na primer, sem večkrat slišala to, ne, ne vem, da on pa ne opere tako dobro oken, bom jih jaz. Ja. A boljše, da jih on mogoče polovično, pa se nauči, ne, pa jih bo potem, ne vem, petič že znal oprati, kje se bo pa naučil? Točno to, ja. Ja, ampak ne gledajo več na ta način, ne, ker ... Ja. Ja, pa očitno bojo potem imeli čistilke, ne, vsi, pa kuharice doma. Tako. Ja, ja, živijo v nekem takem mehurčku, ne, saj to, kar smo prej omenjali, ti, ta svet influencerjev, ne vem, kriptovalut, služenja na neke take, ne vem, posredne načine, kjer v bistvu vsi verjamejo v to, da, ne vem, če bojo enkrat zaštartali Youtube kanal, bojo pa lahko zdaj, ne vem, od tega živeli ali pa bojo ... Tako, vsak bo naslednji Justin Bieber, ki bo prijel kitaro v roko pa začel peti, ampak v bistvu realnost ful ni taka, ne. Ja, ja, jaz se strinjam, ja. Mislim, ker to mi nismo zdaj mi v Južni Koreji, tam vem, da imajo celo izobraževalne ustanove, da ti greš za celebrityja, ne, oziroma za slavno osebnost se izobraževat, ja. Ja, ampak to je Južna Koreja, oni pač ogromno denarja, sama država nameni v to, ne, oni pač ... Točno to, točno to, ne vem, zdaj v neki Sloveniji pa, ne vem, mislim, da je to čisto neka druga realnost tu, ne. Ja. Res je, ja, ker ne vem, mene ful sprosti, ne vem, pomivanje posode ali pa nesti smeti dol, neke take stvari, ko ti lahko odmisliš potem to vsakdanje norenje in ja ... super, super. Pa še potem jih ne umažeš tam, ne, ker veš, kaj si, v bistvu, koliko truda je bilo not vloženega, ne. Itak, itak. Ja, ja, ne, saj zanimiva mi je bila, zadnjič, zadnjič je kolega rekel, da zdaj, ko ima pa samo si je kupil čevlje, ne, ful bolj pazi na njih kot pa prej, ko so mu jih starši kupovali, na primer, ne. Točno to, točno to, ja, in, ne vem, se mi zdi, da tudi tu potem pri teh firmah, ne, ne vem, jaz se prvič to sprašujem, a pa znajo pol tudi paziti toliko ta oblačila, ne vem. Ker jaz se spomnim, mi smo hlače pa take stvari so se uničile, sploh ko si bil mlajši pa si se, ne vem, puzal po drevesih ali pa, s čevlji smo šli glih v kakršno koli blato je bilo, ne, nisi zdaj ti pazil, kje boš hodil, ne vem, samo res, oni so zdaj pa bolj kot ne v Evroparku pa tu po mestu. Ja. Ja, je, definitivno to neki socialni status, ne vem, tako ko imajo pa moški avtomobile, ne, kar je tudi meni totalno mimo, ker, ne vem, za mene je avto sredstvo za premik od točke a do b. Ja. Pa ja, isto jaz gledam, ne vem, po pa jih dosti, ne vem, ko imajo te kredite za avtomobile, ne vem, v vrednosti po petdeset tisoč evrov, a so v najemniških stanovanjih, ne, ko se mi zdi, kje je tu logika, ne? Ja, spet, ja, to je res. Ja. To je tudi možno, no, saj tako bi rekla, da ti, ki so bolje situirani, verjetno potem bolj kot ne, ne vem, vzgajajo v tem duhu, pa tudi sami sebi privoščijo, ne vem, ker si tudi jaz včasih, ko gledam, koliko imamo mi zlatarn po mestu ali pa, ne vem, res teh trgovin z kao visoko modo s temi bolj znamkami, in se sprašujem, od kod to živi, ali imamo res toliko ljudi, ki pač ima denar? Ampak ne vem, pol ko pogledam center mesta, si mislim, ja, saj v teh vilah tudi nekdo mora živeti, ne, in verjetno so to potem ti, ne. Ja, ja, ali pa da mogoče imajo v second hand shopih tudi že neke znamke, pa da potem tam kupujejo to. to je super. Dobro, ko je čas za Armani, ne. no, tako da ... Ja, ni vedno cena kvaliteta nujno, ja.